Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece accesul la alimente este un drept fundamental. Este nevoie de o finanțare adecvată în contextul avertismentelor lansate de FAO privind creșterea riscului de foamete la nivel mondial. În plus, condițiile meteo extreme din această iarnă vor avea, cu siguranță, un impact negativ asupra evoluției culturilor din primăvară. Consider că trebuie să trimitem un semnal puternic Comisiei și Consiliului pentru deblocarea fondurilor necesare. În vremurile dificile pe care le trăim, orice întârziere în adoptarea unei decizii îi poate costa pe cetățenii europeni. Votul pozitiv acordat de Consiliu pe 23 ianuarie este un pas înainte pentru continuarea programului în condiții optime.